Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, chers collègues, la reconstruction et la démocratisation du Mali sont des questions vastes, mais je me concentrerai sur trois points les élections, le soutien nécessaire aux victimes des violences sexuelles et notre rôle dans le processus de réconciliation. Ne précipitons pas le processus électoral pour pouvoir s'attribuer les mérites d'avoir résolu le problème du Mali.

Certes, le Mali a besoin d'une autorité légitime pour se reconstruire, mais la situation est encore trop fragile et l'organe de réconciliation trop peu opérationnel pour permettre une campagne électorale apaisée. La guerre s'est accompagnée de son cortège d'horreurs.

Abandonnées, sans moyens ni famille, ces femmes doivent absolument être entendues et aidées. L'Union européenne doit leur apporter son soutien, notamment via les ONG qui manquent cruellement de moyens. Notre responsabilité est engagée, car au risque des violences s'ajoute la question du vote des réfugiés et celle de la date des élections, particulièrement mal choisie, au début de ramadan et en pleine saison des pluies. Ne favorisons pas la faible participation et le risque de contestation des résultats en multipliant les obstacles. Ce sont la fourniture des services publics de base et la reconstruction des infrastructures qui permettront de crédibiliser le processus de démocratisation aux yeux d'une population qui souffre depuis de nombreuses années. L'intervention française nous oblige, nous Européens, à engager le dialogue et à écouter toutes les composantes de la société malienne, même les plus critiques. L'avenir du Mali appartient aux Maliens.

Notre intervention, jugée comme une libération par nombre de Maliens, risquerait alors, à juste titre, d'être vécue comme une nouvelle colonisation. Mon pays doit s'en préserver et l'Union européenne doit le garantir.